Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, come ricordatoci dalle celebrazioni della Festa del Lavoro di ieri, le morti bianche in Europa continuano a rappresentare un problema inaccettabile, ancor di più nel settore agricolo, dove purtroppo il livello di morti sul lavoro è in costante aumento. Come giustamente evidenziato dalla Vicepresidente McGuinness, che ringrazio, le misure messe in atto fin qui dall'Unione europea e dagli Stati membri appaiono del tutto insufficienti a contrastare un trend le cui cause sono da ricercarsi nel declino della redditività agricola, che non sempre consente un adeguamento e un ammodernamento tecnologico della meccanizzazione. I nostri agricoltori hanno bisogno di politiche certe e adeguatamente finanziate che, insieme a una migliore formazione professionale, li supportino a fare tutti gli investimenti necessari per svolgere la loro attività in piena sicurezza. Proprio in considerazione di questo, caro Commissario, ci auguriamo che il dibattito iniziato oggi sul futuro quadro finanziario così come quello ormai alle porte sulla futura PAC possa portare a una politica efficace e davvero comune che salvaguardi non solo la dimensione ambientale ma anche quella della sicurezza del lavoro nelle aziende agricole.